Die Globalisierung, wie wir sie kennen, existiert seit rund 160 Jahren. In den letzten 20 Jahren ist der internationale Handel stark angewachsen.

Wenn ein Regulierungsrat etabliert wird, ohne dessen Zustimmung die Politik nicht mehr tätig werden darf, dann muss ganz klar sagen, dass die Politik im Interesse dieser transnationalen Unternehmen handelt, jedoch 99 der Bevölkerung ignoriert. Aus meiner Sicht und nach jetzigem Stand kann ich also TTIP oder TAFTA sicherlich nicht zustimmen.